Owocem wspólnego spotkania jest deklaracja rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec pod tytułem Sąsiedzi i partnerzy wraz z załączonym programem współpracy na najbliższe lata. Przy okazji tej rocznicy chciałbym przypomnieć zaangażowanie kolejnych rządów Niemiec w popieranie polskich starań o członkostwo w Unii Europejskiej.

Nasze gospodarki należą do najbardziej dynamicznych w Europie.